Monsieur le Président, comme chaque année, nous examinons le rapport sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Je voudrais d'abord remercier notre rapporteur, M. Kukan, et son approche liminaire, refusant l'approche par pays, pour se concentrer sur l'essentiel et éviter les deux poids, deux mesures.

Nous aurions aimé une approche plus objective, moins orientée sur les seuls intérêts politique, stratégiques et économiques de l'Union européenne et surtout de ses États membres. Nous aurions aimé que l'Union européenne change ses politiques, notamment au Maghreb, tirant les leçons des soulèvements populaires.

Le Parlement européen pourrait faire mieux, beaucoup mieux, être plus exigeant, plus objectif, donner une vision plus opérationnelle de ce qu'il attend de l'Union en matière de droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport.